Poštovana predsjedavajuća, izostanak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom povijesna je greška Europske unije i to treba naglašavati. Još jednom je blokiran početak pregovora s ovim zemljama zbog unutarpolitičkih razloga i dilema malog broja članica. Pogotovo od strane onih koji, paradoksalno, žele obnoviti Europu. Sjeverna Makedonija i Albanija ispunile su sve zahtjeve koje smo pred njih postavili. Nevjerojatno je kako Europska unija ne prepoznaje povijesnu vrijednost i političku hrabrost Skoplja da konačno otkloni kronične probleme sa susjedima, kao i brojne, prije svega pravosudne reforme Tirane. Otvaranje pristupnih pregovora predstavlja tek početak procesa koji je svakim novim proširenjem postajao sve dulji i složeniji. Potpuno je neprihvatljivo da ove zemlje postaju taoci pokušaja reforme same Europske unije. Do sada su reforme i proširenje Europske unije bili paralelni procesi. Ne treba obnavljati konsenzus Europske unije o proširenju. Ono što je potrebno je jasna vizija pretočena u konkretnu akciju. I to prije nego što bude prekasno jer je mnogo aktera zainteresiranih da prošire svoje interese na ovom području, a ti interesi nisu kompatiblni s našim vrijednostima. Obje zemlje zaslužuju pregovore o članstvu, a Europska unija se može obnoviti i postati globalno kredibilna samo ako to primjerom pokaže. Najprije u svom neposrednom susjedstvu, a onda i drugdje.